Sie sind ein ausgezeichneter Präsident dieses Hauses, aber ich möchte gegen die protestieren, die hier unsere Arbeiten planen. Man weiß seit letzter Woche, dass heute wenig auf der Tagesordnung steht.

Das wäre vernünftig. Also, ich bitte wirklich ernsthaft. Es hätte viele Kollegen gegeben, die heute gerne gesprochen hätten, wenn man hier vernünftiger und flexibler agieren würde.